După cum știți, pledez încă de la începutul mandatului pentru o abordare cât mai suplă, flexibilă și simplă a tuturor aspectelor vizate la nivelul european pentru a face ca lucrurile să funcționeze cât mai bine în concordanță cu nevoile cetățenilor europeni. Așadar, consider că realizarea coordonării sistemelor de securitate socială nu poate fi decât un pas înainte, în contextul actual al nevoii de locuri de muncă și, implicit, de încurajare a mobilității forței de muncă.